hæstvirtur forseti ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem um margt er ágæt það hefur verið beint til mín ýmsum spurningum ég hef verið spurður um tilvísanakerfi innan heilbrigðisþjónustunnar sjálfur er ég því hlynntur okkur nægir hins vegar ekki tíminn sem við höfum til stefnu núna fram á vorið til að koma slíku kerfi á en verði ég áfram í þessu ráðuneyti verður það tvímælalaust tekið til skoðunar það hefur verið spurt greiðsluþátttökunefnd sem hefur starfað undir forsæti háttvirtur þingmaður péturs h blöndals ég sat í þeirri nefnd þar var margt sagt og margt ágætt reiknað staðreyndin er hins vegar sú að

þingmaður ragnheiðar ríkharðsdóttur að það sem máli skiptir er að láta verkin tala hún taldi upp langan vinnulista sem hefur verið á borðum hæstvirtur heilbrigðisráðherra það er alveg rétt þar var margt að finna en það var bara minna um ákvarðanir staðreyndin er sú það er líka rétt hjá háttvirtum þingmanni kristni h gunnarssyni að það getur verið dýrt að hika dýrt að bíða ég verð að segja það að sú ákvörðunarfælni sem hefur einkennt störf fyrrverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra hefur verið okkur mjög dýrkeypt til dæmis í lyfjamálunum hann hikaði í tvo mánuði einn sjötti af þessu ári með að koma fram með nýja lyfjareglugerð sem færði okkur sparnað upp á hundrað milljónir króna staðreyndin er sú að sú reglugerð var ekki bara lítil að sniðum hún var líka ranglát ég hef velt því fyrir mér hversu vel hæstvirtur ráðherra fyrrverandi hefur sett sig inn i þessi mál það sem situr hérna til dæmis

olli því að hann ákvað að taka greiðsluskyldu sem hvíldi á magalyfjum afnema þessa greiðsluskyldu trygginganna ég sneri þessu til baka setti á greiðsluskylduna en lét greiðsluskylduna taka til ódýrustu lyfjanna nú er það svo að þau tala um sjúklingaskattinn það er alveg rétt lyfjakostnaðurinn var færður upp um tíu prósent en það var gert með þeim hætti að þeim hópum sem erfiðast hafa var hlíft ég ætla að taka sem dæmi að reglugerðin þýðir að aflögu lyfjakostnaður sjúklings sem er á magalyfi lækkar úr fimmtíu og níu þúsund í tuttugu og tvö þúsund krónur með því að skipta úr dýru lyfi í ódýrt

hækkun á þessari reiknireglu eru tilteknir hópar og þeir sem erfiðast eiga að koma betur út þegar við tölum hins vegar um sjúklingaskatta erum við að tala um sjóðsvélarnar sem hæstvirtur ráðherra lét setja upp á sjúkrahúsum landsins og rukka fyrir þegar menn lögðust inn á spítala þessum ákvörðunum var breytt og þær voru teknar til baka síðan er hitt ég hef setið í rúman hálfan mánuð í heilbrigðisráðuneytinu þessir dagar hafa einkennst af ákvörðunum við erum búin að setja st jósefsspítala inn í markvissan farveg starfsemin þar verður tryggð áfram í sátt við nærumhverfið í sátt við hafnfirðinga það er pólitík hæstvirtur ráðherra það er pólitík sem er fólgin í því að taka skurðstofurekstur frá st jósefsspítala færa hann til reykjanesbæjar þar sem róbert en man og aðrir fjárfestar biðu með opinn faðminn þetta eru þau pólitísku umskipti sem hafa orðið á íslandi gerólíkar áherslur til að svara háttvirtur þingmaður kristni h gunnarssyni um hvar ég ætli að taka peningana þessi áform og þessar áætlanir liggja inni á sjúkrastofnunum ég hef farið inn á landspítalann ég hef skoðað áform stjórnenda þar um tíu komma sex milljarða niðurskurð ég

ég það nýtur stuðnings míns í því að gera þetta á félagslega réttlátan máta með því að jafna kjörin innan heilbrigðisþjónustunnar með því að standa